Mamy przed sobą bardzo interesujący dokument i trzeba powiedzieć, że od dłuższego czasu spodziewaliśmy się dokumentu, który będzie bez żadnych liczb, i tu Komisja dotrzymała słowa. Otrzymaliśmy dokument, który rzeczywiście zawiera właściwie pewne elementy programowe i deklaracje.

Jeżeli Komisja w swoim dokumencie daje możliwość organizacji budżetu wokół strategii 2020, to tak naprawdę deklaracja ta oznacza, że istnieje możliwość włączenia większości polityk unijnych do strategii

Deklaracja, że polityka spójności ma być głównym nośnikiem strategii 2020 jest też deklaracją, która nas cieszy i my na pewno będziemy starali się te określenia, te deklaracje, przełożyć na język konkretnych decyzji.